Jego rodzina, mieszkańcy Azerbejdżanu i organizacje pozarządowe wspólnie apelują o prawdziwe, rzetelne śledztwo. Pamiętajmy, że Azerbejdżan jest krajem członkowskim programu Partnerstwa Wschodniego, więc wzywam wszystkie państwa i rządy zaangażowane w ten program do wywarcia presji na władze Azerbejdżanu. Przecież niedopuszczalne jest, żeby obywatele tutaj myślę np. o panu Bahtijarze Hadżijewie trafiali do więzień za organizowanie wydarzeń na Facebooku. Ja sama 10 grudnia w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka zorganizowałam facebookowe wydarzenie Lampiony Wolności i tysiące ludzi w Krakowie dzięki temu mogło sobie przypomnieć o tym ważnym dniu i o ludziach, których wolność jest łamana. Nie możemy pozwalać na to, żeby za podobne akcje w innych krajach szło się do więzienia i to w dodatku w krajach Partnerstwa Wschodniego. Apeluję, aby podczas przyszłorocznego forum społeczeństwa obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego panu Tagiemu przyznać nagrodę dziennikarską Partnerstwa Wschodniego.